Messieurs les Présidents, chers collègues, le dernier Conseil européen a fait progresser nos pays dans la bonne direction.

Dans le même temps, la décision de sceller un pacte de l'euro entre les pays membres de la zone euro, et même au delà, est significative de la volonté politique des dirigeants européens de tirer les leçons de la crise financière. En effet, la monnaie que nous partageons nous oblige à plus de cohérence dans nos choix économiques et sociaux. Le temps est passé où chaque pays pouvait, sans consultation préalable de ses partenaires, prévoir un taux de fiscalité atypique ou des règles sociales particulières. La raison en est simple tout pays doit pouvoir bénéficier de la solidarité de ses partenaires de la zone euro. Mais cette solidarité ne peut être acceptée par nos peuples que s'ils savent que chacun fait des efforts comparables dans la gestion de ses deniers publics. Le pacte de l'euro, dans ce sens, est une avancée importante vers la convergence de nos économies. Mon groupe le soutient fermement, tout en demandant et je ne cesserai de le faire que sa mise en œuvre s'opère dans le contexte de la méthode communautaire, sous l'autorité de la Commission, mon cher Président. Vous avancez, vous avez fait un travail qui est bien, mais il faut encore avancer dans cette méthode communautaire sous l'autorité de la Commission. C'est comme ça que nous allons construire l'Europe. Chers collègues, vous savez que je suis têtu et je continuerai à le répéter autant de fois qu'il le faudra, encore ici, pour qu'on ne l'oublie pas. L'Europe se distingue dans le monde par son modèle d'économie sociale de marché, un modèle auquel nos concitoyens sont justement attachés et qui est fondé sur le principe de la solidarité, mais qu'il est difficile de préserver dans le contexte de la mondialisation. La question est de savoir comment lui assurer un avenir viable en trouvant un juste milieu entre l'assistanat prôné par les socialistes, dont on a vu qu'il nous menait à la faillite, et celui du libéralisme à outrance, dont on a vu les dangers avec la crise financière. Pour y parvenir, il faut s'assurer de trois choses. Premièrement, que tous nos pays réduisent leur déficit, deuxièmement, qu'ils adoptent des règles budgétaires, fiscales et sociales comparables et, troisièmement, qu'ils investissent ensemble dans l'innovation pour doper notre croissance, à ce jour clairement insuffisante. Nous ne pouvons, en effet, préserver et renforcer notre modèle que si nous investissons dans les secteurs d'avenir énergie verte, nanotechnologies, biotechnologies, etc. Étant donné notre marge de manœuvre financière réduite, la meilleure façon de remporter le défi de la croissance et de faire des économies d'échelle est de mutualiser nos compétences et nos capitaux. Sans l'investissement massif dans l'innovation, sans véritable plan européen, nous nous priverons de la capacité de rivaliser avec nos concurrents. Chers collègues, pendant que nos chefs d'État et de gouvernement se réunissaient, il y a dix jours, la centrale de Fukushima continuait de préoccuper le monde entier et les insurgés de Libye attendaient un geste fort des Européens. Sur ces deux sujets, nos pays et l'Union européenne ont agi avec esprit de responsabilité. Sur le nucléaire, en effet, nous avons offert au Japon notre savoir faire, dans une situation extrêmement difficile et préoccupante pour ce pays, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale.

Mon groupe souhaite que l'après Fukushima, même si nous n'y sommes malheureusement pas encore, constitue une période de réflexion et d'action pour assurer, d'une part, un renforcement significatif des règles de sûreté nucléaire et, d'autre part, un accroissement de nos efforts dans le domaine de l'énergie verte.

Sur la Méditerranée enfin, je salue l'appel réitéré par le Conseil européen au retrait du colonel Kadhafi, permettant de tourner une nouvelle page dans l'histoire de ce pays.